Această implicare externă este una din fațetele războiului interminabil care traumatizează Republica Democratică Congo. Nu este doar un conflict civil, ci și un război interafrican pentru controlul resurselor din regiunea Marilor Lacuri. Și, pentru că e vorba de cel mai sângeros conflict de după Al Doilea Război Mondial, comunitatea internațională este obligată să determine beligeranții să continue discuțiile începute la Kampala.

Populația este lipsită de mijloacele de bază pentru subzistență și s au înregistrat numeroase violuri și execuții în masă. Ocupația de 11 zile a Gomei trebuie să determine o reevaluare urgentă a celei mai mari misiuni de menținere a păcii.

După ce misiunea ONU s a dovedit, în atâtea situații, incapabilă să protejeze civilii, consider că e nevoie de o nouă strategie de combatere a insurgenței, a efectelor acesteia asupra populației civile, dar și pentru controlul utilizării veniturilor din exploatarea uriașelor rezerve naturale în finanțarea milițiilor rebele.